Hozzátenném, hogy ennek a Putyin hatalmi játszmáinak ezer szálon kiszolgáltatott országnak az esetében ez a kérdés a közös uniós kül és biztonságpolitika szempontjából sem közömbös, hiszen az energiakomponens régóta meghatározó eleme Minszk Moszkvától való függésének.

századba, az Unión belül azt kell tapasztalnunk, hogy egyik tagállam, sajnos éppen az én hazám, Magyarország kormánya a Paks II szerződésével visszaveti országát a XX.

Hosszú évtizedekre kiszolgáltatja az országot energetikai és pénzügyi szempontból is Moszkvának. Magyar képviselőként kötelességem tehát a napirendi pontunk kapcsán is felhívni a Bizottság és az Európai Parlament figyelmét ez is közös európai ügy és veszély, hiszen tagállamról van szó, amely ráadásul teljesen figyelmen kívül hagyja mindazt, amit a Bizottság az energiaunió keretében elénk terjesztett, és ebben a Parlamentben meggyőző támogatást kapott. Végezetül hadd jegyezzem meg minden egyes új létesítmény, nukleáris létesítmény egy egy újabb seb, egy egy tőrdöfés a Föld jövőjébe.